Mówimy dzisiaj tutaj o małżeństwach dzieci, ale tak naprawdę powinniśmy mówić o małżeństwach z dziećmi dorosłych mężczyzn, czasami dojrzałych mężczyzn z dziewczętami poniżej 15 roku życia. W europejskich kodeksach karnych współżycie dorosłej osoby z dzieckiem poniżej 15 roku życia klasyfikowane jest jako pedofilia.

Naprzeciw tym problemom wychodzi konwencja stambulska, która jasno przesądza, że przymusowe małżeństwa i małżeństwa z dziećmi są formą przemocy, i wymaga od sygnatariuszy konwencji, ażeby uznać zmuszanie dzieci do małżeństwa za czyn przestępczy. Konwencja stanowi też, że przemoc nie może być usprawiedliwiana tradycją ani religią. W przypadku konfliktu tych wartości zwyczaje, które oparte są na idei niższości kobiet i które usprawiedliwiają przemoc, powinny być wykorzenione.

12 konwencji i dziś, gdy mówimy o małżeństwach z dziećmi, warto przypomnieć to przesłanie konwencji, gdyż na tej sali są posłowie, którzy sprzeciwiają się tej konwencji i sprzeciwiają się właśnie treści art.